Europa hat mit den 17 entwicklungspolitischen Zielen 2030 ist eine herausragende Chance, soziale, ökologische und ökonomische Gerechtigkeitsfragen zusammenzuführen.

Diese Ziele müssen der Katalysator und der Motor unserer Europapolitik werden. Ich bin dankbar, dass du bei der Anhörung letzte Woche gesagt hast, dass, wenn du Kommissionspräsident werden würdest, du das zur Chefsache machst und das jedem Kommissar ins Portfolio mit reinlegst. Du hast gesagt, dass wir unser Konsum und unser Produktionsverhalten daraufhin anpassen müssen. Genau das ist wichtig.

Wir müssen weitergehen. Die Deutschen und die Niederländer haben dazu eine Textilinitiative auf den Weg gebracht, die rechtlich verbindliche Sorgfaltspflichten mittlerweile mit einbedingt. Das ist ein wichtiger Schritt, und das ist klare auch sozialdemokratische Politik, für die wir stehen. Udo Bullmann hat gesagt Wir müssen jetzt nicht nur über Szenarien reden, sondern handeln und sie umsetzen. Dazu fordere ich uns alle auf, dazu lade ich uns alle ein.